Merci beaucoup, encore une fois, pour tout le travail que vous avez effectué pour ce Parlement.

Ce qu'il nous faut, c'est un Président qui n'a pas d'opinion.

Au contraire, je veux un Président, cher Martin, qui représente le Parlement européen, qui représente sans faillir l'intérêt européen, qui est différent de celui des États membres et du Conseil. Je veux un Président qui se batte pour l'intégration européenne et pourquoi ne pas le

crise. C'est très clair, c'est très simple. L'Europe ne constitue pas le problème dans cette crise l'Europe est la solution aux problèmes d'aujourd'hui.